herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til innheimtulaga nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund írisi björk hreinsdóttur og jónas fr jónsson frá fjármálaeftirlitinu bjarna þór óskarsson og sigurð arnar jónsson frá intrum jóhannes rúnar jóhannsson frá lögmannafélagi íslands davíð b gíslason frá momentum hildigunni hafsteinsdóttur frá neytendasamtökunum guðjón rúnarsson hildi friðleifsdóttur og karl óttar pétursson frá samtökum fjármálafyrirtækja gísla tryggvason talsmann neytenda harald inga birgisson frá viðskiptaráði og atla frey guðmundsson og jón ögmund þormóðsson frá viðskiptaráðuneyti markmið frumvarpsins er að setja ákveðnar meginreglur um innheimtu til hagsbóta fyrir neytendur

við samningu frumvarpsins var stuðst við ákvæði norskra innheimtulaga en frumvarpið byggist einnig á stjórnarfrumvarpi frá hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi munnlegum athugasemdum efnahags og viðskiptanefndar við það og vissum atriðum úr þingmannafrumvarpi frá hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi í annarri grein frumvarpsins er vísað til nokkurra ákvæða þess sem eru frávíkjanleg en önnur ákvæði frumvarpsins eru ófrávíkjanleg frumvarpið tekur með nokkrum undantekningum til innheimtu gjaldfallinna peningakrafna fyrir aðra en vegna eigin starfsemi í þriðju greinar frumvarpsins eru sett skilyrði fyrir því að mega stunda innheimtu fyrir aðra gerðar eru kröfur um innheimtuleyfi fasta starfsstöð hér á landi og gilda starfsábyrgðartryggingu ekki þarf innheimtuleyfi vegna innheimtu í eigin starfsemi nema þegar um ræðir aðila sem kaupir kröfur í þeim tilgangi að innheimta þær sjálfur í atvinnuskyni í sjöundu greinar frumvarpsins er fjallað um innheimtuviðvörun eftir gjalddaga kröfu skal senda skuldara eina viðvörun og veita honum færi á að greiða kröfu innan ákveðins frests

tekið er fram í tólftu greinar að fjárhæðin skuli taka mið af þeim kostnaði sem kröfuhafi verður fyrir vegna innheimtunnar og nauðsynlegur og hóflegur getur talist þetta ákvæði var talsvert rætt við umfjöllun málsins í nefndinni skuldarar hafa ekki val um það við hvaða innheimtuaðila kröfuhafi semur en telja verður að þetta fyrirkomulag stuðli að því að skuldarar eigi ekki síður á hættu að innheimtukostnaður reynist þeim of þungbær nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu lögð er til breyting á fyrstu grein sem fjallar um gildissvið frumvarpsins eins og að framan greinir tekur frumvarpið til innheimtu gjaldfallinna peningakrafna fyrir aðra eða vegna eigin starfsemi innheimta opinberra aðila á sköttum og gjöldum fellur ekki undir frumvarpið hins vegar mundi önnur innheimta opinberra aðila heyra undir frumvarpið til dæmis innheimta krafna íbúðalánasjóðs þá gildir frumvarpið ekki heldur um innheimtuaðgerðir á grundvelli réttarfarslaga því fellur til dæmis kostnaður við útgáfu stefnu og fjárnámsbeiðni utan gildissviðs frumvarpsins nefndin leggur til að við fyrstu grein bætist skilgreining hugtakanna fruminnheimta milliinnheimta og löginnheimta með fruminnheimtu er átt við innheimtuviðvörun samkvæmt sjöundu greinar með milliinnheimtu er átt við innheimtuaðgerðir sem hefjast eftir að skuldari hefur fengið slíka innheimtuviðvörun og áður en löginnheimta hefst með löginnheimtu er átt við innheimtu á grundvelli réttarfarslaga sem ákvæði frumvarpsins taka ekki til eins og að framan greinir lagðar eru til tvenns konar breytingar á fjórðu grein annars vegar er lagt til að við b lið fyrstu málsgrein bætist tilvísun til fimmtu grein laga um kosningar til alþingis um óflekkað mannorð hins vegar er lagt til að við aðra málsgrein sem fjallar um innheimtuleyfi lögaðila verði bætt málslið þess efnis að lögaðili skuli fullnægja skilyrðum a liðar fyrstu málsgrein varðandi greiðslustöðvun og gjaldþrotaskipti og e liðar sömu málsgreinar lagðar eru til tvær viðbætur við aðra málsgrein sjöttu grein er í fyrsta lagi lagt til að við bætist orðin meðal annars svo að skýrt sé að ekki er um tæmandi talningu að ræða í öðru lagi er lagt til að orðið óþarfa komi á undan orðunum tjóni og óþægindum til að hnykkt sé á því að það tjón sem eða óþægindi sem skuldari hlýtur verði ekki umfram það sem venjulegt getur talist lagt er til að d liður annarri málsgrein sjöundu greinar um upphafsdag dráttarvaxta falli brott enda getur í framkvæmd verið vandkvæðum bundið að finna út hver hann er

frumvarpstextanum ef innheimtuaðili gengur of langt getur hann bakað sér bótaskyldu gagnvart kröfuhafa hins vegar er lagt til að samningar um greiðslu skuli því aðeins vera skriflegir að skuldari óski þess til skýringar er lögð til orðalagsbreyting á elleftu grein lagt er til að gerð verði breyting á tólftu greinar í þá veru að ekki verði tekið fram að hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar samkvæmt reglugerð sem viðskiptaráðherra getur sett verði ákveðin í samráði við helstu hagsmunaaðila þessi tillaga um breytingu er gerð vegna athugasemda samkeppniseftirlitsins nefndin leggur til að í stað fimmtándu til sautjándu grein komi sex nýjar greinar er að ýmsu leyti byggt á tillögum fjármálaeftirlitsins um breytingar á þessum greinum frumvarpsins lagt er til að í nýrri fimmtándu grein verði fjallað um leyfi og leyfisveitingu og hnykkt á því fyrirkomulagi að úrskurðarnefnd lögmanna fari með eftirlit með lögmönnum og fjármálaeftirlitið fari með leyfisveitingu og eftirlit að öðru leyti samanber fyrstu málsgrein þriðju greinar og fjórða og fimmtu grein frumvarpsins þá er lagt til að í þriðju málsgrein fimmtándu grein verði kveðið um það að eftirlitsaðilar samræmi verklagsreglur sínar

stjórnvaldssektir sem verði fyllra en ákvæðið sem er í frumvarpinu lagt er til að í nítjánda grein verði kveðið á um það að fjármáleftirlitinu verði heimilt að ljúka máli með sátt með samþykki málsaðila enda sé ekki um að ræða meiri háttar brot sem refsiviðurlög liggi við lagt er til að tuttugustu greinar frumvarpsins fjalli um refsingar framangreindar breytingar á viðurlagaákvæðum eru í samræmi við breytingar sem gerðar hafa verið á heimildum fjármálaeftirlitsins samanber lög númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og sjö um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði nefndin leggur til að gildistöku frumvarpsins verði seinkað þannig að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta álit skrifa háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason árni páll árnason valgerður sverrisdóttir jón gunnarsson björk guðjónsdóttir höskuldur þórhallsson og birgir ármannsson með fyrirvara jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu til viðbótar langar mig að bæta við að þetta frumvarp er eitt af þessum áhersluatriðum sem flestir hér inni geta tekið undir um að auka hér neytendavernd ég hef margoft bent á það að þessi ríkisstjórn sem nú situr ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks hefur sett neytendamálin í öndvegi viðskiptaráðuneytið sjálft er orðið neytendaráðuneyti þar sem fordæmi má finna í slíkum ráðuneytum á norðurlöndunum og við sjáum áherslu þessarar ríkissjtórnar í þessum málaflokki meðal annars endurspeglast í þessum lögum lögum um innheimtulög lögum um neytendalánin og önnur áhersluatriði sem hér hafa komið til umræðu eða munu koma til umræðu þetta skiptir miklu máli því að ég tel að neytendamálin hafi hingað til setið á hakanum en með því að setja þann málaflokk í öndvegi